Voilà qui est très bien! Puisque nous en sommes là, j'ai une suggestion à faire vu que le traité européen interdit l'harmonisation sociale, pourquoi, par exemple, ne pourrions-nous pas dire que tous les pays membres de l'Union européenne sont obligés de signer les conventions de l'Organisation internationale du travail? Cela a une grande importance pour la suite, en particulier pour l'accord TAFTA que nous sommes en train de préparer, car si nous mettons les normes de l'Organisation internationale du travail obligatoirement dans nos traités internationaux, alors nous serons obligés de demander aux États Unis d'Amérique de ratifier les principales conventions de l'Organisation internationale du travail. Vous ne le savez peut être pas, mais les États Unis n'ont signé ni la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ni celle sur le droit d'organisation et de négociation collective, ni celle sur l'égalité de rémunération hommes femmes, ni celle concernant la discrimination, ni celle sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Je vais conclure maintenant en vous disant que, puisque nous nous sommes fixé cet objectif, il faut soutenir l'initiative de l'ONU qui prévoit d'établir dans les traités des normes environnementales et sociales pour les imposer aux multinationales. Il faut aider au lieu de déserter la table de discussion, au lieu de voter contre à l'ONU Mme María Fernanda Espinosa, qui est aujourd'hui chargée de cette négociation, et la présidente, et je voudrais saluer le courage de son action et celui du gouvernement de Rafael Correa.